Hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica, državna sekretarka, poslanke in poslanci! Sprejemanje poroštvenega zakona za tretjo razvojno os je sporno in protizakonito dejanje vse dotlej, dokler še ni razrešena ustavna pobuda in upravna tožba odsek Velenje Jug, Slovenj Gradec Jug. Sprejemanje poroštvenega zakona za tretjo razvojno os je strokovno sporno in protizakonito dejanje vse dotlej, dokler še ni razrešena ustavna pobuda za odsek Velenje Jug-Šentrupert, ustavni pobudi na odseku skozi spodnjo Savinjsko dolino se nanašajo na kršitve pravne osnove prostorske strategije Republike Slovenije iz leta dva tisoč štiri in prostorskega reda Republike Slovenije, ki sta ji nadrejeni in splošni akti Evropske unije in zakoni Evropske unije, vezano na nedoseganje energetske učinkovitosti, nespoštovanje habitatne direktive, uničevanje vodnih virov. Z izvajanjem prostorskega akta DPN F dva dva so kršeni členi Ustave Republike Slovenije, in sicer drugi člen, tretji a člen, osmi člen, petindvajseti člen, sedemdeseti a člen, enainsedemdeseti, dvainsedemdeseti in triinsedemdeseti člen. Sprejemanje poroštvenega zakona za tretjo razvojno os je strokovno sporno nehigienično in protizakonito dejanje vse dotlej, da ni razrešena upravna tožba dvajsetih rušencev, živečih na področju Podgore. Zaradi neustrezno procesno vodenega združenega poroštvenega zakona za dve vsebini bo vložena ustavna pritožba vse dotlej, da se vsi tožbeni postopki ne zaključijo, je odločanje, ki lahko pomeni sprejetje takšnega zakona neustavno. Postopek sprejemanja ne omogoča suverene odločitve posameznega poslanca, vezano na obe vsebini poroštvenega zakona, in sicer železnico in cesto, ki sta prav v Nacionalnem energetskem podnebnem načrtu za leto dva tisoč trideset-dva tisoč petdeset bistveno drugače obravnavani. Strani Evropske unije se spodbuja samo gradnja železnic. Od vas zahtevam investicijski osnutek in investicijski program za celotno tretjo razvojno os. Ločevanje tretje razvojne osi na odseke je neekonomično in tudi strokovno sporno, netransparentno ravnanje v postopku načrtovanja in sprejemanja ključnih dokumentov ter odločitev. Vse to je namenjeno samo zavajanju in slabitvi glasu civilne družbe. Ni prav, da niste omogočili, da bi o obeh projektih glasovali ločeno, ampak ste se spravili v en poroštveni zakon, kar pomeni, da ni mogoče ločeno odločanje in potrjevanje za cesto, za železnico, ni izvedenih celotnih odsekov, ni finančnega, programa. Torej, kaj danes državni zbor potrjuje? Mačka v žaklju brez dna. Študije variant za traso F dva dva še vedno nisem dobil in še vedno čakam na nekatere dokumente. Jaz čakam na dokumente, ki mi jih vi nočete poslati, hkrati pa od mene pričakujete, da bom glasoval za poroštvo za taisti projekt. To ni pošteno.